Monsieur le Président, chers collègues, le vote d'aujourd'hui n'est pas un vote comme les autres, c'est un vote majeur, peut être le vote du siècle pour faire face aux deux plus grands défis de notre temps la catastrophe climatique et la crise des inégalités, deux enjeux qui ne peuvent s'accommoder d'engagements flous ou contradictoires.

Du point de vue éthique tout d'abord, trois commissaires candidats ont été écartés pour conflit d'intérêts, et des doutes sérieux persistent sur l'indépendance d'autres membres de la Commission. Sur le fond, il y a bien sûr des promesses à saluer, comme le salaire minimum, le droit d'engagement, le droit d'initiative des parlementaires ou encore la perspective d'un grand plan d'isolation des bâtiments. Sur tous ces sujets, nous serons des alliés vigilants pour former des majorités de progrès social.

L'incendie menace partout, l'Union européenne joue aujourd'hui sa survie, tant la défiance des citoyens envers les institutions a déjà dépassé le seuil d'alerte. Face à ces enjeux, les peuples et la planète méritent mieux. Les peuples et la planète méritent un nouveau pacte vert réellement ambitieux qui crée des centaines de milliers d'emplois en changeant nos systèmes agricoles, nos pratiques industrielles, nos modes de consommation et nos moyens de transport. Les peuples et la planète méritent la justice fiscale et que l'on mette fin à l'impunité des multinationales qui ne paient pas leur juste part d'impôts. Les peuples et la planète méritent un corps civil de sauvetage en mer, et non un commissaire à la promotion du mode de vie européen qui fermera les yeux sur les morts en Méditerranée. Les peuples et la planète méritent enfin des services publics et des protections sociales renforcées pour sortir les 113 millions d'Européens de la grande pauvreté.

Les peuples et la planète méritent bien mieux.